Hvala ponovno za besedo. V poslanski skupini SMC bomo doktorja Iztoka Puriča kot kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, podprli. Kot vemo, je Stranka Alenke Bratušek v sredo, osemindvajsetega novembra dva tisoč osemnajst, premierju Marjanu Šarcu kot kandidata za novega kohezijska ministra, ki bo zamenjal Marka Bandellija, predlagala Iztoka Puriča. Premier se z njegovo kandidaturo strinja, poleg tega pa se je z njegovo kandidaturo strinjala tudi večina poslank in poslancev na skupni seji Odbora za gospodarstvo in Odbora za zadeve Evropske unije. Na tej je doktor Purič predstavil svoje prve ukrepe in temeljne cilje na področju razvoja in kohezijske politike. Sicer pa je Iztok Purič, ki je doktor znanosti s področja organizacijskih ved, dvanajst let vodil javni gospodarski zavod Brdo, pred tem pa je vodil tudi splošno kadrovsko službo v podjetjih Eksoterm in Žito. Tako da upamo, da bo s prizadevnostjo in odgovornostjo in na podlagi svojih vodstvenih sposobnosti in drugih dosedanjih izkušenj uspešno opravljal zahtevne naloge kohezijskega ministra. Verjamemo, da bo delo začelo teči takoj in da bo gospod Purič svoja znanja in veščine s področja vodenja, upravljanja kadrov in primernega razpolaganja s proračunskimi sredstvi uporabil tudi v okviru uspešnega črpanja kohezijskih sredstev. Iz navedenih razlogov bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra kandidaturo doktor Iztoka Puriča za ministra, pristojnega za razvoj in kohezijo, podprli. Hvala lepa.